Señor Presidente, la corrupción supone tanto como el presupuesto anual de la Unión Europea. Cuatro de cada cinco ciudadanos consideran la corrupción como uno de los mayores problemas de los Estados miembros. El pasado 6 de junio la Comisión publicó el paquete de medidas destinadas a luchar contra la corrupción.

Entre estas medidas destacan la promulgación de normas comunitarias actualizadas para la contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la Unión, elaboración de un informe bianual en el que se identifiquen las tendencias de la corrupción, medidas relativas a la confiscación de los productos procedentes del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros y el plan de acción para la mejora de las estadísticas sobre los delitos de corrupción.

Sin embargo, existen cautelas en cuanto al distinto cumplimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros, máxime si tomamos en consideración los datos aportados por el informe de la OCDE, según el cual, de los 27 Estados miembros de la Unión, doce carecen de normas anticorrupción o disponen de una normativa mínima e insuficiente. Por eso, dudamos respecto a la capacidad real de la Comisión, con independencia de su mejor voluntad, para hacer cumplir las medidas que propone, razón por la que es preciso que vaya más allá y garantizar que el conjunto de los Estados miembros asuma un compromiso real para luchar contra la corrupción, algo muy necesario, más allá del grupo de expertos, de la voluntad política y de las generalidades.

Eso es, efectivamente, lo que pedimos.